Opazujem neformalnega šefa koalicije, gospoda Hana, ne, ki se nam tako malo posmehuje, vmes še malo komentira, češ, vi se kar trudite, kar govorite, mi smo se sicer na koaliciji že dogovorili, da bomo temu zakonu nasprotovali. Takšna je pač procedura in dela delo te koalicije. Zakaj to stvar izpostavljam? Nič zato, samo zaradi tega, ker ste vi ves čas prej volitvami govorili, kako boste v ta prostor vnašali novo politiko, novo sedelovanco sodelovanje in nov dialog. Vse to je ostalo zgolj mrtva črka na papirju. O tem pa govorijo tudi rezultati. Nič. Niti en zakon opozicijski ni bil sprejet. Niti poskus dialoga, da bi ga poskušali v drugem zakonu uskladiti. Toliko o vasi vaši resnicoljubnosti. Zakon, ki smo ga predlagali, ima en člen in šest odstavkov. Torej, dva člena in šest odstavkov. Jaz verjamem, da je nekaterim težko iskati razloge, zakaj temu zakonu nasprotujejo. Niso se tudi ne potrudili, da bi ta zakon prebrali, in potem so njihovi argumenti na trhlih tleh. Verjamem, da je tudi poslancu Židanu, nekdanjemu nogometašu, težko. V prejšnjih mandatih je bil vsaj nekdanji športnik Vilfan tako še vedno pripadnik športnike, da je, ko je bilo glasovanje, je vsaj zapustil to dvorano, da ni glasoval proti športu, ne. jaz vas spoštujem, poslanec Židan, da ste vi donirali in da ste to počeli s srcem - hvalevredno, vsekakor. Verjamem, da je bilo tudi v preteklosti tako, da je država za vse poskrbela. Ampak stvari so se danes bistveno spremenile. Žal. Nisva kriva ne mi, ne vi, nihče ni kriv. Tako pač je. In na te nove okoliščine se je potrebno prilagoditi. Zagotovo obstajajo še podjetniki in obrtniki, ki dajejo iz srca in so družbeno odgovorni. Obstajajo pa tudi taki, ki bi lahko dajali, če bi se jim to splačalo. In mi želimo ta denar zaobjeti. Da dobimo denar od istih, ki bi lahko vlagali, da vlagajo v šport, ne pa v davčne oaze. To je ključna poanta. Če si preberete - dajte si prebrati, poslanec Židan, devetinpetdeseti a člen, šesti odstavek, ker ste rekli, da imate probleme s tem, ker razlikujemo med donatorji - ni nobenih razlik. Kdorkoli se lahko to privošči, lahko donira. Da razlikujemo med veliki in malimi klubi - nobenih razlik ni med velikimi in malimi klubi, nobenega kriterija, da če je klub takšen ali drugačen, te donacije sme prejemati ali ne sme prejemati. Za male in velike veljajo vsa enaka pravila. To pa je - da mora biti, torej športno društvo, športna zveza ali pa klub registriran v Republiki Sloveniji. Torej mora biti registriran v Republiki Sloveniji. In da mora biti izbran za izvajanje letnega programa športa na državni ali lokalni ravni ali pa za letni program športa fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Torej, gre samo za to, da ni nobene razlike med malimi in velikimi, se pa s temi določili prepreči to, da bi se ta zakon zlorabljal za nepošteno davčno optimizacijo, da bi si neki podjetnik sam naredil neki športni klub in tja denar prenakazoval zaradi tega, da bi si znižal svojo davčno osnovo. To smo želeli, to smo želeli preprečiti. Medtem ko pa ni nobenih razlik. In vi najverjetneje bolje kot jaz veste, ali sta Olimpija in pa Maribor del tega, da izvajata lokalni, občinski letni program športa in pa, če izvajata letni program športa fundacije za financiranje športnih organizacij. To vi bolje veste. In tudi če ne - verjamem, da sta Maribor in Olimpija tako uspešna, da si lahko na trgu lažje najdeta donatorje pa sponzorje kot pa neki majhni lokalni klubi in društva, ki so s komercialnega vidika nezanimivi. Verjamem, da imata tudi Olimpija pa Maribor svoje težave, ampak zdi pa se mi pomembno, da gledamo tudi na tista majhna društva, ki pa si niti tega ne morejo privoščiti. In s tem zakonom bi lahko prišli vsaj do parih tisočev evrov tistih, ki si še vedno lahko privoščijo, da donirajo športu. In če bi bila neka iskrena pripravljenost na vaši strani, potem bi ta zakon spustili naprej, se o njem resno pogovorili. Ne pa s tem, zakaj samo šport, ne. V preteklosti je bil sprejet neki zakon, kjer se je pisalo noter, koliko umetniških del mora imeti neki javni zakon pa kulturni in tako naprej. Veliko je tega.